Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący za to, że wreszcie mogę zabrać rzeczywiście głos. Szanowny Panie Przewodniczący!

I słusznie, że tak brzmi, ale zdajemy sobie chyba wszyscy sprawę bo słuchając kolegów z różnych grup politycznych, odnoszę takie wrażenie, że w większości wypadków mamy wspólny pogląd że ta polityka, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, to jest dzisiaj jeszcze

Dobrze się dzieje, że ministrowie prawie wszystkich największych państw Unii Europejskiej składają pewne propozycje dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Te propozycje padają również z naszych ust z Parlamentu Europejskiego i mam nadzieję, że zarówno liderzy państw członkowskich, jak i Komisja Europejska, jak i Wysoka Przedstawiciel wsłuchają się w nasze propozycje, bo jesteśmy jednym z organów, które wspierają wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony.